Se seguissi il parere del Parlamento nazionale italiano non potrei decidere in comune con i miei colleghi dell'Unione. I governi nazionali devono ignorare i propri parlamenti per poter giungere a una decisione europea?